hæstvirtur forseti ég vil þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir að gefa okkur færi á að ræða um þetta mikla álitaefni

innst í okkur öllum blundar einhver vörnuður gegn því að þessi leið sé valin hins vegar er það svo að það eru fjölmargir aðilar sem ýmissa hluta vegna geta ekki eignast börn og í gegnum söguna hafa átt sér stað barnsgjafir getum við sagt við þekkjum sjálfsagt öll dæmi um það að systur hafa gefið börn sín á milli vegna þess að önnur gat ekki eignast barn eða að börn hafa leið ættleidd erlendis frá og það má segja það að þetta sé angi af því þó að við séum komin með þarna kannski hlut sem er meiri hætta á að sé misnotaður eins og kom fram í máli háttvirts þingmanns jóhönnu björnsdóttur er staðgöngumæðrun með leyfi forseta tæknifrjóvgun sem er framkvæmd á konu sem hyggst ganga með barn fyrir aðra konu og hefur fallist á það fyrir meðgönguna að láta barnið af hendi strax eftir fæðingu þegar þetta hefur verið rætt hefur verið lögð líka áhersla á það að eggin séu ekki úr staðgöngumóðurinni að eggið komi frá annað hvort móðurinni sem á að taka við þessu barni ef hún getur framleitt egg

í fræðilegri umræðu lögð áhersla á það að fruman kynfruman það er annað hvort sæði eða eggfruman komi frá öðru verðandi foreldri barnið geti orðið meiri og menn þekkja það auðvitað að tengsl við eigið hold og blóð eru mjög sterk hins vegar erum við þá komin að því að kona sem gengur með barn binst því mjög sterkum böndum við allar eðlilegar aðstæður þegar kona tekur að sér að ganga með barn fyrir aðra konu getur hún vel búist við því að eiga mjög erfitt með að láta það barn frá sér þegar að fyllingu tímans er komið það er eitthvað sem kannski er ekki hægt að sjá fyrir hvaða tilfinningar muni bærast í brjósti staðgöngumóðurinnar þegar hún stendur frammi fyrir veruleikanum við erum líka með þá stöðu að við erum hugsandi verur og það á líka við um væntanleg börn og við sem hugsandi verur höfum öll þessa innbyggðu þrá að vita okkar uppruna þegar barn sem er til komið á þennan hátt þegar það vex upp á að þau lenda iðulega í því börn sem hafa verið ættleidd að vilja komast að því hvaðan þeirra uppruni er í raun og veru þá eins og lögin eru núna um tæknifrjóvgun getur gjafinn hvort sem það er eggjagjafi eða sæðisgjafi getur farið fram á það að það sé óheimilt að gefa upp hver hann er þannig að það er í rauninni að mjög mörgu að hyggja og ég held að það þurfi á allan hátt að vanda mjög til þeirrar lagasetningar ef við förum þá leið að